Ce que nous devons faire pour l'Afghanistan, c'est bien sûr travailler sur la gouvernance. Ce sera l'enjeu des prochaines années. La sécurité sera, bien sûr, un des éléments de cette gouvernance et, de ce point de vue, permettez moi d'inclure dans le partenariat, qui doit être signé, la mission EUPOL que nous avons déployée au titre de la politique de sécurité et de défense commune.